Jaz pa bom vseeno namenu malo več, besed, predvsem, zvezi z amandmaji, ki smo jih, danes dobili. Pa se bom vrnil še malo nazaj, no. Na tretji seji odbora za infrastrukturo, in okolje in prostor, smo dejansko zelo nadrobno prečesali ta predlog interventnega zakona, s katerim se danes ukvarjamo, in smo bili, moram reči, presenetljivo enotni. Čisto vsi. Od leve, desne, kar je vmes, zgoraj, spodaj, čisto vsi smo bili enotni, ker se zavedamo, te akutnosti problematike, ki jo danes v tem drugem koraku, kot je minister že danes omenil, rešujemo. Morda bi bil ta predlog zakona lahko še boljši, vsak je lahko še boljši, ampak poudariti je potrebno, da gre za interventni zakon, kjer rešujemo neko interventno situacijo. Lahko se danes tudi pogovarjamo o tem, kdo je kriv, kdo ni kriv, kdo bi lahko kaj naredil, ampak, vse to ne bo prav nič pripomoglo k temu, da problem, ki ga imamo, na terenu, okoljski problem, rešimo. In to je danes cilj in cilj mora biti tudi v prihodnje, ko se bomo, lotili, obravnave zakona o varstvu, okolja. Na odboru smo se pogovarjali, torej kot sem rekel, bili smo enotni, ostalo je nekako na mizi še ena en predlog, ena pobuda s strani kolegov iz, SDS-a in glede, tega, kdaj se naj neha ta zakon interventno uporabljati. Torej, ali je to enaintrideseti dvanajsti dva tisoč devetnajst, ki je bil predlog, SDS-a, ali pa pol leta kasneje, kot je bil predlog, ministrstva in, v pojasnilo vsem, ki morda niso tako o podrobnosti šli glede tega interventnega zakona. Torej ministrstvo je predlagalo, prvi oziroma trideseti šesti dva tisoč dvajset iz enega samega razloga; torej, ko sem že omenjal ta tretji korak pri ureditvi tega področja, torej, novelacije oziroma spremembo Zakona o varstvu okolja, Zakon o varstvu okolja je sistemski zakon, ki pokriva, mislim, da devet različnih področij. Je kompleksen zakon, je zakon, ki se je v preteklosti zelo veliko, spreminjal, včasih celo prepogosto, kar je v nekem navzkrižju z vidikom pravne varnosti in v njem je veliko nekih rešitev. In skozi ta daljši proces je prihajalo tudi do tega, da smo prišli do točke, ko je bil že sam zakon, tako nekonsistenten in je generiral tudi številne težave, ki jih danes odpravljamo. Ampak kot rečeno, tukaj smo zato, ne da ustvarjamo probleme, ampak da skušamo tiste, ki ki so se nakopičili, čim hitreje rešiti. Torej amandmaji, ki smo jih dobili torej s strani SDS-a, in potem, koalicijski, v bistvu ne gre za nič drugega, kot da je, koalicija, dejansko povzela amandma SDS-a, torej upoštevala ta, to skrajšanje roka, kar se potem podrazumeva, da, dejansko bo ministrstvo prisiljeno na neki način, dvakrat odpirati Zakon o varstvu okolja. Torej prvič, lotiti se problematike, odpadkov in kasneje potem, vzporedno bo verjetno tudi delalo na ostalih področjih, ampak kasneje se bomo, lotili še še drugih področij. Tako da v tem smislu je koalicija in, ministrstvo, sta šla zelo naproti SDS-u, kar, upam, da se ne bo tako zelo hitro pozabilo, ker pogosto tukaj slišimo, kako koalicija gre enostavno mimo in povozi vse, tako da nimamo ne občutka, ne senzibilnosti za nič. Seveda imamo, ampak, kot rečeno, potrebno je veliko neke strpnosti, veliko komunikacije in jaz verjamem, da vsi skupaj to zmoremo, če je le volja, če je le motiv. In me veseli, da ekologija eno tistih področij, kjer, kjer posamezne ideologije v veliki meri, odpadejo. Kot sem že dejal, bomo to priporočilo SDS-a vsekakor, upoštevali. Se mi zdi neki tak, koristen in, dobronameren korak, neko neko približevanje, ker imamo vsi v ospredju oziroma pred očmi, naše okoljske težave. In In to bi moralo biti vodilo tudi na številnih drugih področjih, ampak to je marsikdaj tudi stvar, neke volje ali pa političnega, preigravanja. Zdaj, Ljudje si marsikdaj mislijo marsikaj in zadevo vidijo, zelo dramatično. Tudi mi marsikdaj pripomoremo k temu, da naredimo zadeve zelo dramatične, ampak, to sodi, ajde, dajmo reči, k k temu delu igre. Predvsem je pomembno, da tukaj iščemo rešitve, in jaz mislim, da imamo danes na mizi eno rešitev, ki je nujna, je urgentna. In, računam tudi na na konstruktivnost vseh, tudi, v bodoče. Ker, Tako bom rekel, tudi v tej hiši marsikdaj slišimo zelo veliko besed, ne, tudi okoli, ekologije, ampak, besede ne zadoščajo, potrebna so zelo konkretna dejanja in, jaz pozdravljam vse te, pobude in vse te korake, ki so bili v tem, kratkem času na Ministrstvu za okolje in prostor, pod vodstvom Jureta Lebna narejeni, ker se dejansko učinek na terenu, že vidi in pozna in, računam, da bo tako tudi, v prihodnje. Hvala lepa.